forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu fyrsta apríl tvö þúsund og ellefu hefur forseti óskað eftir því við sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um úthlutun opinberra verkefna til bændasamtaka íslands þá hefur forseti óskað eftir því við heilbrigðisnefnd með bréfi dagsettu fyrsta apríl að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um viðskipti heilbrigðisyfirvalda við heimilislæknastöðina e h f forseti hefur enn fremur óskað eftir því við menntamálanefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um þjóðleikhúsið þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrslna